Mám problém jako někteří kolegové s těmi pasážemi, které se týkají daňové politiky. Zkrátka a dobře jsou tak obecně napsány, že při určitém výkladu mohou zavdat příčinu k tomu, že jejich přijetím Evropský parlament vyzývá k harmonizaci daňové politiky, a to je pro mě třeba osobně velký problém. Velký problém mám také s pasáží, která se týká otázek sociálního dumpingu.

Je to velké politikum, které u nás v České republice je velmi citlivě debatováno. A já osobně si myslím, že v takovéto výroční zprávě by měla být opravdu shrnuta fakta týkající se politiky hospodářské soutěže a takováto velmi citlivá politická témata, na která nemáme jasný názor, by zde neměla být takto zmiňována.